Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Najprej, spoštovani kolega, državni sekretar Tilen, jaz bi te prosil ali pa bi vas prosil, če se lahko tako izrazim, da ne bo kake napake, če že govorite o nekih zadevah, da potem to spoštujete tudi znotraj vlade. Govorili ste danes o soglasju socialno-ekonomskega sveta, da ne bo se nobena rešitev sprejemala brez soglasja Ekonomsko-socialnega sveta. Kaj se je zgodilo pri socialni pomoči, zvišanju? Ste imeli soglasje vseh socialnih partnerjev? Ste imeli? Kaj ste takrat govorili v Državnemu zboru tem poslankam in poslancem? Kaj ste, gospod Tilen, govorili takrat? Da je pač to nujno in pač ne moremo čakati na soglasje vseh socialnih partnerjev in tako dalje. A se pravi, za socialno pomoč, ker vas je stisnila v kot Levica, ker sicer te vlade več ne bi bilo, je bilo, no, ni bilo nobenega problema dvigniti socialno pomoč na tristo dvaindevetdeset evrov, brez soglasja socialnih partnerjev. Zdaj pa mi vi povejte, kdo še v tem Državnem zboru lahko reče, da je ta vlada kredibilna! Kdo, povejte! Poslanke in poslanci, ni važno, kdo je v kateri politični opciji, ni pomembno. Mi rešujemo stiske ljudi, dragi prijatelji! In tukaj ne more biti vprašanje. Tako kot je moj kolega Logar zelo, zelo lepo pojasnil na eni primerjavi, ki si si jo pa ki si si jo je pač poskušal razložiti tako, kot si je, naš gospod cenjeni državni sekretar Tilen. On si je pač razlagal tako, kot si je. Zdaj, ali je to on razumel, kar je moj kolega poslanski povedati, ali ne, to je drugo vprašanje, ne vem, ker sem poslušal razpravo in Tilena in in mojega kolega, in mislim, da če bi ga dobro poslušali, potem tak odgovor, kot ste ga dali, ni bil primeren; to je moja ocena. Sedaj pa, spoštovani kolegice in kolegi, jaz vas resnično prosim enkrat, lepo glejte, ali je pomembno, kdo predlaga kakršnokoli rešitev v tem Državnem zboru, katera politična opcija, a je to pomembno za nas, ki tukaj odločamo, ki bi morali odločati vse v interesu ljudi. A je to pomembno, kdo predlaga določeno rešitev? Ali smo mi vsi skupaj z vlado zmožni poiskati ustrezne rešitve za to ranljivo skupino ljudi, ki je daleč daleč izpod nivoja rešena? Ali smo to sposobni? Ali zdaj drug drugega sploh ne poslušamo, sedimo v tem parlamentu in se ne slišimo, ne poslušamo, eden gleda tja, drugi tja, zaradi tega, ker veste vsi, ki sedite tukaj noter, da imam prav. In vsi vi, ki čutite našo domovino tudi kot ustavno določeno socialno državo, veste, da imamo prav, da je ta problem tako akuten, tako daleč prišel, da ga je nujno potrebno rešiti. Ker če smo mi lahko dvignili socialno pomoč na tristo dvainosemdeset oziroma tristo dvaindevetdeset evrov, pa ni bilo nobenih težav, pa je bil denar, pa je bilo vse, mi na drugi strani pa ... Glejte, zdaj bom pa vas vprašal zelo jasno, pa prosim, da mi kdo na to replicira, prosim vlado in vas, ki sedite tukaj, poslanke in poslanci, ne glede na to, kdo je v kateri politični opciji: Ali si znate predstavljati, da bi preživeli z dvesto štiriinštiridesetimi evri na mesec? Drage kolegice in kolegi, povejte mi, ali imate dušo, ali imate srce? Ste kdaj že videli kakega takega človeka, ki more iz meseca v mesec preživeti s tem denarjem? Ali ste tu ... pri svetem bogu več ne vem, kaj bi človek tukaj rekel. In če imate malo duše, malo srca, malo lastne, osebne odgovornosti, pa sigurno vsak v vašem volilnem okraju ima kar nekaj takšnih ljudi! In dajte si vi zamisliti, dvesto štiriinštirideset evrov! In mora vse plačati in mora jesti! Si lahko kupi mleko? Ne more si kupiti! Ne more si kruha kupiti, niti, glejte, ker mora elektriko plačati, vodo plačati in ne vem kaj še vse mora plačati. In vi danes nasprotujete temu, da bi tej skupini ljudi pomagali, deset tisoč jih je. Kako imate, kako srce imate, povejte mi, kak moraš biti to človek! Kakšen človek moraš to biti, povejte! Vlada je napisala noter, za to bi potrebovala štirinajst cela sedem milijonov evrov na letni ravni. S tem, da je dvignila državno porabo za pol milijarde evrov! Za pol milijarde evrov za tiste skupine, ki jim relativno dobro gre v tej družbi - nekatere, ne vse, nekatere, ki jim gre relativno dobro. A a ta vlada sploh ve, kaj so prioritete? In drage poslanke in poslanci, oprostite, da sem malo dvignil glas, ker me, glejte, duša boli, to ne morem verjeti. Ker to ne more biti človeka v tem Državnem zboru, da ne bi to razumel tako kot jaz. In da ne bi razumel, da človek z dvesto štiriinštiridesetimi evri, ne glede na to, ali ima eno leto delovne dobe ali ima trideset, ne more živeti, ne more živeti pri bogu, no, veste vsi, da ne more živeti. In mi bomo zdaj tukaj razčlenjevali pa iskali milijon izgovorov zato, da pač nekdo, da rušimo neko razmerje. Nobenega razmerja ne rušimo, to je kolega moj zelo jasno povedal. Tem ljudem je potrebno pomagati, potrebno pomagati, da bodo lahko najbolj minimalno preživeli iz meseca v mesec. Dolžni smo tukaj, dolžni. Pri pol milijarde evrov povišanja stroškov delovanja države in celotnega sistema, pol milijarde smo povečali, zdajle pa tukaj ne najdemo za to ranljivo skupino štirinajst cela sedem milijonov na letni ravni. Povejte mi, dragi prijatelji, a kdo izmed vas ima srce, da danes glasuje proti takemu zakonu? A ima kdo srce? Glejte, če ste bili izvoljeni od ljudi, in če verjamete v to in delate v dobrobit državljank in državljanov Republike Slovenije, potem ne morete imeti srca, da bi proti takem predlogu glasovali, pa ne zaradi mene, ne zaradi Slovenske demokratske stranke, ne zaradi vas, kdorkoli je v kateri stranki, dolžni pa ste, če imate malo srca pa malo duše, tak predlog zakona podpreti, ker je prva obravnava, imamo možnost rešiti stvari, v drugi obravnavi ni nobenega problema, vse, kar je potrebno, se da narediti, da gre ta zakon skozi, in da tej skupini deset tisočim ljudem pomagamo, ker še enkrat povem, a mi lahko kdo replicira in mi pove, da je možno preživeti z dvesto štiriinštiridesetimi evri na mesec. Povem vam, naj mi nekdo izmed vas reče, da nimam prav, in da lahko preživi nekdo. In mi se imamo tukaj za nekoga, ki moramo skrbeti za državljanke in državljane Republike Slovenije, vsak v svojem volilnem okraju ali pa vsi poslanci za celotno državo. Ne morete mimo tega, drage kolegice in Ne morete. Tukaj nimate izgovora, nihče. In resnično ga nimate. Zdaj si vi zamislite, da imate vi brata, sestro, strica ali pa ne vem, kogarkoli, ki živi z dvesto štiriinštiridesetimi evri. Zamislite si, zamislite se se v sebi, a si ti kriv, če si samo eno leto delal, pa si postal invalid. A si ti kriv, če se ti zgodi invalidnost? In zdaj bomo mi tukaj govorili, da rušimo neko razmerje, za socialne pomoči nobenega problema, nobenega konsenza, nobenega dogovora, samo zaradi tega, da ta vlada obstala, glejte, to pa mislim, da je izjemno nekorektno. Če ste že tam spregledali, drage kolegice in kolegi, vas lepo prosim, dajte še tukaj spregledati v imenu teh naših delovnih invalidov. Dajte to narediti, pa glejte, tudi vlada ne bo padla zaradi tega, nič se ne bo zgodilo, ampak vsi skupaj bomo rekli, pomagali smo najbolj ranljivi skupini v tem trenutku v naši družbi. To je naša naloga, naša dolžnost. In na drugi strani, drage kolegice in kolegi, poglejte, koliko imamo privilegiranih upokojencev. Poglejte, tam ni problema, deset, dvajset, petdeset milijonov, nobenega problema, pa imajo nadstandard, hodijo v Švico, uživajo ko mali bogovi, tam nimamo nobenega problema, takoj na Ustavno sodišče, takoj vsem vrniti vse, kar jim je bilo zmanjšano. Tam ni problema. Tukaj imamo pa problem za za za teh sto evrov, da bi recimo tem ali pa sto dvajset evrov zvišali pokojnino, da bi dosegli tisto višino socialne pomoči. Tu pa imamo problem. Drage kolegice in kolegi, to je država, ki živi v dveh svetovih. In mislim, da to ni pravilno, ni pravično, ne pošteno, izjemno nekorektno, pa bom rekel, skrajno nedopustno. Lepo vas prosim, resnično vas lepo prosim, dajte zbrati toliko moči, in še enkrat vam povem, da zaradi tega ne bo padla vlada, zaradi tega ne bo se karkoli zgodilo slabega, zgodila se bo samo ena izjemno dobra stvar in to je, da bomo pomagali najbolj ranljivi skupini v naši družbi. In tisti, ki danes lahko glasuje proti, ko glasujemo o tem, da nekdo dobi za dvesto štiriinštirideset evrov za preživetje. Glejte, nima v tem Državnem zboru kaj iskati. To vam pa povem. In verjemite mi, dolgoročno se bo to pokazalo, da nima kaj iskati v tem Državnem zboru. Tako kot sem velikokrat že napovedal v tem Državnem zboru po petih mandatih, da če si tukaj izvoljen, moraš delati za ljudi, moraš preseči politične delitve. Moraš preseči, ker ko gre za ljudi, ki so v vseh političnih opcijah, te invalidke in invalidi, o katerih danes govorimo so v vseh političnih opcijah, ampak niso krivi, če so invalidi. Ali imajo leto dni ali imajo pet, deset ali pa petdeset, torej ali pa trideset let, se opravičujem, ne petdeset, trideset let delovne dobe, morajo imeti minimum od minimuma za to, da lahko preživi. To pa mora imeti. To pa smo dolžni, glejte, ne glede na politiko ne glede na stranko narediti. Pri bogu svetem vas prosim ne dovolite si tega fiaska danes, da bi lahko stopili preko tega, te srčne energije, ki jo moramo imeti, tisti, ki smo izvoljeni v Državni zbor. Tu jo moramo imeti, tu jo moramo pokazati. Vstopite v čevlje gospoda ali pa gospe, ki ima dvesto štiriinštirideset evrov, postavite se v to zgodbo in boste videli, nikoli ne boste poslušali nobene vlade, nikogar, da ne bi pomagali, če bi sami imeli to možnost doživeti. Jaz poznam tri ali pa štiri take ljudi širom po Sloveniji, je jih pa, kot smo ugotovili, deset tisoč, pa ko prideš do njih domov, jaz vam povem, da da da da da ne moreš govoriti, enostavno ne moreš govoriti, ko to vidiš, in če bi to doživeli, verjemite mi, da danes ne bi o tem razpravljali, sploh ne bi razpravljali, bi tudi koalicija rekla: "Glejte, brez besed takoj to naredimo, takoj, tudi če treba izredno sejo enega odbora, drugega, izven seje Državnega zbora, naredimo jutri, mora biti rešitev narejena ali pa v tednu dni." Potem bi mi pokazali dušo, pripadnost svojemu ljudstvu, svojemu narodu, za od od čigar smo bili postavljeni v ta Državni zbor. Resnično še enkrat, in tako zato, ko to tudi zaključujem, vas pri bogu prosim ne zaradi mene, ne zaradi SDS-a, zaradi vas, zaradi tistih, ki so za vas glasovali, ne morete iti mimo tega, da danes tega ga zakona ne bi podprli in da ne bi pomagali tem deset tisočim ljudem, ki imajo dvesto štirideset ali pa dvesto štiriinštirideset evrov invalidske pokojnine. Prosim vas naredite to za ljudi, to od vas tudi seveda, sem prepričan, skorajda ljudje pričakujejo, ker nižjega podna ne obstaja. Nižjega podna ne obstaja. In če smo bili sposobni brez vsakršnega kompromisa dvigniti socialno pomoč, in tudi vemo, kako znesek smo za to dajemo, potem vas prosim dajmo teh dvanajst, trinajst milijonov najti, ker se jih da najti, jih je dovolj definitivno. Imamo cel kup takih stvari, kjer denar gre pa ne bom rekel, na kak način. Veste zadnjič sem govoril o enem primeru, ampak da ne bi danes širil stvari v tako smer, da bi imel kdo občutek, da gre za kakšno politiko, želim povedati, da gre za stvar, in ko bomo razumeli, da gre za stvar, bomo tudi razumeli našo poslanstvo in takrat se bomo tudi odločili po svoji vesti ne po politični pripadnosti. Hvala lepa.